Gerichtshöfe das wissen wir alle sind in parlamentarischen Demokratien die Herzstücke der Rechtsprechung und daher immer eine sensible Materie, ganz besonders natürlich, wenn es um deren Besetzung geht und wenn die Politik ihre Finger im Spiel hat.

Der Arbeitsaufwand dieses Gerichtshofes das weiß ich aus vielen persönlichen Berichten ist in den letzten zehn Jahren stark gestiegen.

Es werden 28 bestellt.

Und was für mich noch besonders wichtig ist, ist die fachliche Besetzung dieser Richter. Die sollten nicht politisch besetzt werden, was aber leider größtenteils der Fall ist.